Es war ein hartes Stück Arbeit, um aus 377 Änderungsanträgen 36 Kompromisse zu schaffen. Für die EVP Fraktion danke ich Brando Benifei für das konstruktive Miteinander. Gelohnt hat sich das Hearing, das wir hatten bestens besetzt und gelohnt haben sich die monatelangen, intensiven Verhandlungsrunden. Wir wollen, dass die Flüchtlinge und Asylsuchenden von heute nicht zu den Langzeitarbeitslosen von morgen werden. Uns geht es um frühzeitige Intervention, damit gesellschaftliche Isolation verhindert werden kann. Voraussetzung dafür ist, dass die in der Heimat erworbenen Fähigkeiten und Kenntnisse überprüft und verbessert werden. In vielen EU Mitgliedstaaten haben wir bereits vorbildliche Leistungen durch die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die Praktika mit anbieten. Eine Schlüsselrolle spielt dabei das Erlernen der Sprache im Aufnahmeland, um sich im Alltag und in der Arbeitswelt zurechtzufinden. Auch so werden Ausgrenzung, Gettoisierung und Parallelgesellschaften vermieden. Wie die Kurse ausgestaltet sind ob verpflichtend wie in Deutschland oder freiwillig, ist den Mitgliedstaaten selbst überlassen. Wir haben uns darauf geeinigt, eine Einrichtung von Sonderarbeitsmärkten für Flüchtlinge abzulehnen. Die nationalen Mindestlöhne aber müssen auch für sie gelten und dürfen nicht unterbunden werden. Statt einen neuen Fonds aufzulegen, haben wir doch bereits den AMIF, den Fond von 3 Mrd. Euro für Asyl, Migration und Integration. Umstritten ist die Nutzung des Europäischen Sozialfonds. Ich weiß, die derzeitigen Haushaltsregeln machen eine Erhöhung von 22 auf 25 Prozent nicht möglich. Ich bin dennoch dafür, dass wir ein Zeichen setzen, wenn nicht sofort, dann so bald wie möglich. Wie lange soll es denn dauern, bis Flüchtlinge Zugang zum Arbeitsmarkt haben? In einigen Mitgliedstaaten ist die Wartezeit drei Monate, in anderen sechs, in anderen neun. Also ist ein hochsensibles Thema auf der Tagesordnung und wir können nicht eine Einheitslösung haben.

Im Übrigen bin ich dafür, dass wir diesen Bericht, der so wichtig ist, mit einer breiten Mehrheit akzeptieren. Ich hoffe, die EVP und andere werden dieser Idee mit folgen.